dei negoziati, abbiamo bisogno adesso di risposte chiare da parte del governo inglese.

Una risposta definitiva a queste domande è la premessa per poter finalmente arrivare a definire una strategia di fruttuosa collaborazione per le future relazioni. Una cosa è chiara, signor Presidente per l'Europa la protezione e l'integrità del mercato unico, frutto di decenni di costruzione faticosa, non può essere messa in discussione.